Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, comme vous le savez, une fois que tous les avis requis en vertu du traité auront été reçus, l'orientation générale du Conseil fera l'objet d'un réexamen. Et donc, après le vote de votre plénière, le Conseil et ses groupes préparatoires examineront les amendements du Parlement. La première réunion du groupe des questions sociales est prévue pour le 14 septembre, l'objectif étant d'adopter les lignes directrices au Conseil Emploi EPSCO du 21 octobre. Sur le fond, à nos yeux, pas de grandes divergences entre l'orientation générale du Conseil et la position du Parlement. D'ailleurs, la proposition initiale de la Commission a déjà été modifiée par le Conseil en incluant certains points importants pour le Parlement, notamment l'égalité des genres, la protection des personnes handicapées, le défi climatique, le développement de l'entreprenariat, la stimulation de la demande d'emploi, la protection des travailleurs pauvres. Par ailleurs, l'ensemble des États membres souhaitent un texte concis, pour en améliorer l'efficacité. La Présidence belge pourrait donc suggérer au Conseil de tenir compte de certains amendements du Parlement dans des considérants, notamment en matière de gouvernance de la stratégie européenne pour l'emploi, partiellement en relation avec la définition des objectifs que se fixent les États membres, en matière de qualité du travail et de travail décent, en matière de relation avec la productivité et la stimulation des PME et, enfin, en matière de genre. Par ailleurs, des discussions notamment à la demande de la délégation belge ont eu lieu en groupe de travail sur la définition de sous objectifs en matière d'emploi, notamment pour certains groupes cibles. Finalement, vous le savez, les États membres n'ont pas retenu cette option. Et comme il sera très difficile d'inclure des sous objectifs chiffrés dans les lignes directrices, la Présidence belge pourrait suggérer de lier cette question au nouveau contexte de gouvernance socio économique, la stratégie Europe 2020, et la gouvernance économique. La Présidence pourrait donc suggérer au Conseil d'assurer un suivi efficace des lignes directrices. Ce suivi impliquerait l'adoption annuelle de recommandations emploi par pays par le Conseil EPSCO, qui pourrait alors recommander des sous objectifs par pays en fonction de leurs circonstances nationales. Par ailleurs, comme le comité de l'emploi EMCO l'a déjà souligné dans sa contribution à la stratégie Europe 2020, les États membres sont encouragés à fixer des sous objectifs nationaux pour les groupes cibles adaptés à leurs circonstances nationales. Je voudrais, en guise de conclusion, remercier le Parlement pour le travail effectué sur ces lignes directrices et l'assurer de la prise en considération de ce travail.